Paní předsedající, na zprávě oceňuji, že věnuje značnou pozornost otázce odstraňování byrokracie v evropské legislativě, která upravuje oblast DPH, konkrétně snížení frekvence pravidelného podávání příznávání k DPH. Obyvatelé Evropy stárnou, to má dopady na trhy práce, úspory, změny vzoru spotřebního chování a stabilitu veřejných rozpočtů. Je jasná a zjevná nutnost zaměřit se na restrukturalizaci daňových systémů.

Pro Evropu to je slovy klasika cesta do pekel.